Hvala za besedo. Rada bi še enkrat poudarila, torej zadnja sprememba te novele Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkov je bila sprejeta letos, torej februarja dva tisoč osemnajst, pred desetimi meseci. In kaj je ta novela prinesla? Torej bolj enostaven, pregleden in fleksibilen način izrabe očetovskega dopusta, odpravila je cenzus pri upravičenosti do pomoči ob rojstvu otroka , se pravi, zdaj so vse družine upravičene do te pomoči ob rojstvu otroka, uvaja tridesetdnevni starševski dopust tudi za posvojitelje, uvaja se izplačilo pomoči ob rojstvu otroka v obliki dobroimetja. Tukaj sicer lahko imamo seveda različna mnenja, a vedno je pri vsaki, vsakem sprejemu zakonodaje je treba tudi ta mnenja poenotiti. Uvaja potem tudi izplačilo, višjega otroškega dodatka za otroke do četrtega leta starosti. Ta otroški dodatek je za dvajset procentov višji. Sistemsko ureja pomoč pri nakupu vinjete za velike družine. Se pravi, te ugodnosti so bile sprejete v februarju, hkrati pa se zdaj z prvim prvim dva devetnajst sproščajo varčevalni ukrepi, ki bodo dodatno, torej prinesli določene prednosti tudi za, širše torej družine. Očetovsko in starševsko nadomestilo bo sedaj znašalo sto odstotkov osnove, do zdaj je bilo devetdeset odstotkov. Materinsko nadomestilo ne bo omejeno , starševsko nadomestilo bo omejeno na dvapapolkratnik, do do zdaj je bil dvakratnik. Potem dodatek na veliko družino, o tem torej danes največ razpravljamo, dodatek na, za veliko družino bodo prejele vse družine. Jaz mislim, da je ravno to cilj družinske politike, da da da ga dobijo vsi, ker socialna politika je tista politika, ki določa samo samo nekaterim. In po moje je res smiselno, da ga dobi torej štiri tisoč družin več, kot pa da nekih petdeset evrov damo, torej ga povišamo in ga tudi damo samo tem družinam , ki ga sedaj že prevzemajo, prejemajo. Tudi do državne štipendije bo upravičenih skorajda okrog osem tisoč petsto dijakov in študentov več, karti kajti sprosti se ta zadnji dohodninski razred in cenzus za pridobitev državne štipendije bo sedaj šeststo devetinpetdeset cela trideset evrov neto povprečno na družinskega člana, do sedaj je bil petsto šestinsedemdeset. Se pravi, vse pravice, ki se sproščajo v zadnjem letu, se širijo, na širši krog ljudi in jaz mislim, da je ravno to torej cilj družinske politike , ke družinska politika bi naj dajala vsem otrokom enako, ne. Moram pa povedati tudi nekaj, da vem, prej je kolegica omenila, koliko mariborska občina daje, vem, da nekatere druge občine dajo zelo velike te nagrade ob rojstvu otroka, tudi petsto, tisoč evrov in še več, pa ne verjamem, da se samo zaradi tega bi dvignilo rojstvo v teh občinah. Povedati želim, da je to v dani situaciji, vsi ti, ukrepi, ki sem jih naštela, torej ki so bili sprejeti z zakonom v začetku leta in pa sedaj s s sprostitvijo varčevalnih ukrepov, da je to v trenutni situaciji maksimum, kar je možno. Torej tudi ta državna vreča ima dno in to je bilo možno, izvesti, več žal ni možno. Seveda pa, kot je bilo rečeno, predlogi niso slabi, ampak menim mislim, da je res boljše, da dobijo ta dodatek za velike družine vsi, kot pa da se samo nekaterim poviša. Hvala.